Sehr geehrter Herr Kollege! Nachdem Ihre Redezeit abgelaufen ist, frage ich Sie, ob es Ihnen etwas ausmachen würde, die 30 Sekunden, die Sie durch meine Nachfrage bekommen, dafür zu nutzen, doch einen Teil Ihrer Rede noch zu Ende zu bringen.